Er werd hier eerder vandaag het voorbeeld van Toulouse aangehaald en ik wil zelf het voorbeeld noemen van die Nigeriaan die uit Jemen via Amsterdam naar Detroit vloog. Zijn vader had de Amerikaanse ambassade gebeld en gezegd Mijn zoon is iets verkeerds van plan. De Franse autoriteiten hadden ook informatie over de terrorist in Toulouse. Onze veiligheidsdiensten bezitten informatie over individuen die iets kwaads in de zin hebben en daar doen ze niet het juiste mee. Ik denk dat het toch primair onze veiligheid zou bevorderen, als onze veiligheidsdiensten doen wat ze kunnen met de informatie die ze hebben.

In tijden van gevaar doen mensen rare dingen, nemen mensen irrationele besluiten en dan kun je niet meer terug. Het verzamelen van data overal in de wereld van iedere reiziger die zich maar verplaatst is eerder signaalpolitiek dan efficiënte terrorismebestrijding.